klukkan þrjú þrjátíu í dag fer fram umræða utan dagskrár um bankasýsluna og vertíðarmálið málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund